Frau Präsidentin!

Ich frage mich, warum wir nicht etwas Ähnliches machen oder wenigstens, bevor wir die nächsten Schritte unternehmen, abwarten, was die EPA Studie ergibt.